Opakujúce sa hladomory likvidujú populáciu týchto krajín, pričom postihnuté hladom sú najmä ženy a deti. Z opatrení na zabezpečenie elementárnej potravinovej bezpečnosti rozvojových krajín v uvedenej správe považujem za dôležitú orientáciu na zachovanie práva miestneho obyvateľstva k držbe poľnohospodárskej pôdy. Masívne zabratie pôdy zahraničnými poľnohospodárskymi investormi vedie k rozširovaniu chudoby miestneho obyvateľstva, jeho vysídľovaniu, vyhladovaniu a nekontrolovanej migrácii. Slabé a skorumpované vlády takto odnímajú svojim ľuďom právo na výživu, prístup k pitnej vode a k potravinám.